ég ári hér fyrir tillögu til þingsályktunar um heimkvaðningu friðargæsluliða frá afganistan og endurskipulagningu íslensku friðargæslunnar þetta er á þingskjali þrjú hundruð og sex tvö hundruð sjötugasta og þriðja mál þessa þings flutningsmenn ásamt með mér eru háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir árni þór sigurðsson og guðfríður lilja grétarsdóttir tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að kalla heim íslenska friðargæsluliða í afganistan sem þar starfa sem hluti liðsafla nato jafnframt verði þátttaka íslands í friðargæslu og verkefnaval endurskipulagt í samræmi við markmið nýrra laga um íslensku friðargæsluna skal utanríkisráðherra vinna að þeirri endurskipulagningu í nánu samráði við utanríkismálanefnd alþingis það er svo að ný lög um íslensku friðargæsluna og hin fyrstu tóku gildi fimmti apríl tvö þúsund og sjö og það tókst samkomulag meðal allra þingflokka um afgreiðslu málsins eftir að tekið hafði verið tillit til athugasemda minni hluta utanríkismálanefndar við upphaflegt frumvarp það þótti einkum þörf á að taka af öll tvímæli um að störf friðargæslunnar skyldu alfarið vera borgaralegs eðlis orðalag í upphaflegri markmiðsgrein frumvarpsins í fyrstu grein sem vísað gat til þess að alvopnaðar sveitir tækju sér stöðu milli stríðandi aðila á átakasvæðum var fellt út en tilvísun til fyrirbyggjandi aðgerða og friðaruppbyggingarstarfs kom í staðinn með þessu setti alþingi skýrt mark sitt á löggjöfina og breytti henni í þeim anda sem ég og við sem að minni hluta stóðum á sínum tíma voru ákaflega sátt við það var einnig gerð sú breyting á og talin til þess rík ástæða að bæta ákvæði við fyrstu grein frumvarpsins um að verkefni íslensku friðargæslunnar megi aldrei brjóta í bága við ákvæði mannúðar og mannréttindasamninga á þessa viðbót féllst meiri hluti nefndarmanna og alþingi og í framhaldsnefndaráliti var gerð grein fyrir því hver þessi ákvæði einkum væru það er samningur um mannréttindayfirlýsingu sameinuðu þjóðanna frá nítján hundruð fjörutíu og átta samningar evrópuráðsins um mannréttindi og má þar auðvitað helst nefna sjálfan mannréttindasáttmála evrópu frá nítján hundruð fimmtíu með breytingum og viðaukum evrópusamning um varnir gegn pyndingum og annarri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu ásamt með bókunum og svo að sjálfsögðu genfarsamningana frá nítján hundruð fjörutíu og níu auk ýmissa samninga sameinuðu þjóðanna um mannréttindamál þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar við eftirleiðis metum það hvort framganga

og verkefnin þannig framkvæmd og þess eðlis að ekki leiki vafi á að þau uppfylli öll þessi ákvæði þar á meðal um vernd óbreyttra borgara á stríðstímum og er ég þá sérstaklega með afganistan í huga tillaga þessi sem hér er flutt er hins vegar byggð á þeirri skoðun að forsendur fyrir dvöl íslensku friðargæslunnar í afganistan verði að teljast lagalega afar hæpnar með tilliti til anda og markmiða nýrra laga um íslensku friðargæsluna sú vera okkar þarna var áður til komin og með þessu er ekki verið að fella neinn dóm yfir framgöngu eða frammistöðu okkar fólks þarna heldur eingöngu setja það í þetta lagalega samhengi það er staðreynd að friðargæsluliðarnir starfa að verkefnum sem stjórnað er af atlantshafsbandalaginu og þeir bera að minnsta kosti sumir hverjir hernaðarlega starfstitla í samræmi við hernaðarskipulag nato það eru deputy commander assistant commander officer og svo framvegis og svo framvegis nú er það svo að því miður hefur fjöldi óbreyttra borgara sem fallið hafa eða eru að falla í átökunum í afganistan farið vaxandi einkum eru það loftárásir nato en í nokkrum mæli hernaði á jörðu niðri og hafa þessar tölur farið hækkandi eftir því sem á stríðið hefur liðið loftárásirnar virðast hins vegar þrátt fyrir hinar miklu mannfórnir koma að litlu ef nokkru gagni og eru ekki líklegar til að binda endi á ófriðinn í landinu og hefur meðal annars þjóðþing afgana sjálft ályktað að þeim skuli hætt vegna þess mikla mannfalls sem þær valda meðal óbreyttra borgara í ræðu sinni á fundi þingmannasambands nato í reykjavík hvatti framkvæmdastjóri nato menn til dáða en varaði jafnframt við því að ekki væri að vænta skjótfengins árangurs í afganistan

ár þrátt fyrir þessar brýningar sætir þátttaka margra grannríkja okkar í verkefninu í afganistan vaxandi gagnrýni og hefur verið hávær umræða á köflum um að liðsafla þaðan skuli kallaður heim atlantshafsbandalagið er komið í mikla ófæru í afganistan eins og öllum má ljóst vera þessu verkefni var hent í nato af bandaríkjamönnum sem með hjálp breta hófu að láta sprengjum rigna yfir landið haustið tvö þúsund og eitt það má því segja að bandaríkjamenn séu byrjaðir að nota nato sem einhvers konar upphreinsunardeild eftir sig þar sem þeir hafa látið til sín taka taka til hendinni ef það er þá viðeigandi samlíking í þessu tilviki það væri að sjálfsögðu strax til bóta ef við drægjum okkar liðsafla út úr nato verkefnum og færðum þá undir stjórn sameinuðu þjóðanna sem jafnframt eru með starfsemi í afganistan en langheppilegast og einfaldast er einfaldlega að kalla liðsaflann heim eins og tillagan gerir ráð fyrir og endurskipuleggja í okkar þátttöku alla í framhaldinu og framgöngu og verkefnaval á þessu sviði

samkvæmt nýjum lögum til þess að virða ætíð mannúðar og mannréttindasamninga er þó í raun og veru ein og sér næg ástæða til þess að kalla liðsaflann heim vegna þess mikla vafa sem á því leikur að það sem fram fer í afganistan standist slíkar kröfur ég vísa þar til vaxandi þunga í gagnrýni alþjóðlegra mannréttindasamtaka á það sem fram fer það er einfaldlega þannig að með þátttöku íslands í friðargæslunni í aðgerðum nato í afganistan gerist ísland í raun samábyrgt með öðrum nato ríkjum fyrir aðgerðum þar sem lífi óbreyttra borgara er sannanlega ekki þyrmt og þar með erum við sek um að brjóta téða samninga ég held í þessu sambandi að það væri áhugavert fyrir menn

þar er talað tæpitungulaust um verkefnið í afganistan og hvað hið nýja nato stendur fyrir það er sagt að það sé án nokkurs vafa þannig að aðgerðin í afganistan eigi sér ekki hliðstæðu í sögu nato með leyfi forseta it is in fact natos first ground war and it is dramatically different than anything nato has done before það er alveg rétt nato er í stríði í afganistan og við erum hluti af því stríði bæði sem nato meðlimur og sem þjóð sem á þarna liðsafla inni í þessu kerfi robert gates lagði einnig mikla áherslu á það að hið nýja nato mætti ekki við því að innan þess mynduðust tvær deildir og það væru forréttindaríki sem tækju sér þá stöðu að takast ekki á í bardögum og sinna eingöngu verkefnum á svæðum þar sem mannfall væri lítið eða ekkert það var ekkert verið að skafa utan af því þegar sagt var og ég leyfi mér að þýða þetta hér lauslega úr ræðustólnum sum aðildarríki ættu ekki að hafa þann lúxus að taka aðeins þátt í verkefnum borgaralegum verkefnum og verkefnum sem miða að því að innleiða stöðugleika á meðan önnur bera allar byrðarnar af bardögum og missa menn með öðrum orðum varnarmálaráðherra bandaríkjanna er að ögra öðrum nato ríkjum til þess að fara í bardagana með þeim og sætta sig við mannfall og hvernig er nú ástandið í þeim efnum hvert er mannfallið orðið í afganistan hvaða blóðfórnir eru færðar hversu mörg vestræn ungmenni hafa látið lífið síðan hildarleikurinn í afganistan hófst ef lagðar eru saman tölurnar frá aðgerðum bandaríkjamanna og breta strax frá árinu tvö þúsund og eins og síðan aðgerða eða nato hafa tæplega fimm hundruð bandaríkjamenn fallið í átökum áttatíu og níu bretar sjötíu og átta kanadamenn tuttugu og fimm þjóðverjar tuttugu og þrjú spánverjar fjórtán hollendingar tólf frakkar tólf ítalir tíu danir fimm rúmenar fjögur ástralir þrjú norðmenn tveir frá eistlandi tveir frá portúgal tveir svíar eins tékki einn finni þrjú pólverjar og ein suður kóreubúi þetta er listinn svona í grófum dráttum um það bil eins og hann stóð núna fyrir nokkrum dögum eftir þeim bestu upplýsingum sem ég hef

stendur um það bil þannig að á árinu tvö þúsund og sex sem nú teljast nokkuð áreiðanlegar tölur liggja fyrir um féllu rétt tæplega þúsund óbreyttir borgarar í afganistan þar af hundrað og sextán í loftárásum nato hersins og hundrað og fjórtán í aðgerðum nato á jörðu niðri svo er deilt um það hve margir hafi fallið af öðrum ástæðum annars vegar vegna árása talibana eða skæruliðahópa og hins vegar vegna aðgerða nato nú er talið að mannfallið á síðasta ári hafi verið tvöfalt það sem það varð árið tvö þúsund og sex við gætum möo verið að tala um svona sirka tvö þúsund óbreytta borgara sem hafa misst þarna lífið mjög margir þeirra í loftárásum þar sem ráðist er á þorp eða svæði og algerlega óvíst er að nokkur sem átökunum tengist sem slíkur hafi þar verið á staðnum það hafa verið sprengd í loft upp heilu brúðkaupin fyrir misgáning úr því að verkefnið er nú ekki að skila meiri árangri en raun ber vitni ættu menn kannski að hugleiða hvaða erindi eigum við íslendingar þarna með okkar innan gæsalappa borgaralegu friðargæslu auðvitað ekki neitt auðvitað eru næg verkefni sem eru nærtækari fyrir okkur og henta betur okkur sem herlausri og vonandi friðelskandi smáþjóð og þar eigum við að beita kröftunum en ekki í þessu nato samhengi síðan eru hlutirnir kannski ekki eins og þeir sýnast á yfirborðinu og ég vitna aftur hér í dag í annað sinn í leiðara dagblaðsins tuttugu og fjögurra stunda mun það vera þar sem er verið að tala um hinn ánægjulega fund sem geir h haarde forsætisráðherra átti með scheffer framkvæmdastjóra nei forsætisráðherra átti með nato höfðingjanum þar var verið að hrósa íslandi fyrir þátttökuna í þessu verkefni og að það væri mikilvægt

síðan segir að það hafi verið samhengi í því þegar geir h haarde fór á sínum tíma fram á atbeina nato til að tryggja eftirlit í íslenskri lofthelgi og hét um leið auknum framlögum til friðargæslunnar í afganistan þetta er engin smáfullyrðing og það væri gaman að heyra álit hæstvirts utanríkisráðherra á þessu er þetta beinlínis endurgjald í pólitísku skyni sett inn í þetta samhengi nato væðingarinnar sem hæstvirtur utanríkisráðherra stendur fyrir og við eigum kannski eftir að hvað meira á þessu þingi þegar frumvarp til svokallaðra varnarmálalaga kemur hér aftur fyrir ef það gerir það þá sem ég mundi gráta þurrum tárum að yrði ekki ég held að við séum á mjög háskalegri braut og höfum auðvitað verið allan tímann það ber að taka það fram núv hæstvirts utanríkisráðherra til nokkurrar málsvarnar að auðvitað vorum við komin þangað inn fyrir atbeina fyrri ríkisstjórnar og án nokkurra laga til að byggja á þessa starfsemi svo ótrúlegt sem það nú var réttarstaða okkar fólks sem hafði verið sent inn á átakasvæði í fyrrum júgóslavíu og svo í afganistan var í lausu lofti þó að það væri farið að stunda þar vopnaburð og við getum kallast mjög heppin íslendingar að allir hafa komið heim sæmilega heilir heilsu að minnsta kosti enginn í kistu eða poka en við getum engu treyst í þeim efnum að það verði um alla framtíð sérstaklega ekki ef við höldum þessu samkrulli við nato aðgerðir eða hernaðarbrölt bandaríkjamanna í fjarlægum heimsálfum áfram þess vegna er það langhreinlegast og það væri í anda laganna og þeirrar samstöðu sem tókst um breytingu á frumvarpinu um íslensku friðargæsluna að endurskilgreina alveg okkar þátttöku að þessu leyti hætta í öllum nato verkefnum og þá getum við farið að ræða um það sem við vorum að skiptast á skoðunum hér fyrir hádegishléið hvort friðargæslan getur eftir atvikum verið í einhverjum tengslum við okkar þróunarsamvinnuverkefni